Deze vrijheid sluit om te beginnen een systeem uit van regeringsinformanten en verklikkers in kerkelijke samenkomsten en gemeenten. Dat is heel belangrijk, want er heerst gewoon een angstsfeer en dat zegt veel over het regime.

Want dan zonnen wij ons in de verkeerde richting.